Herr Präsident! Wir brauchen eine Revolution der Demokratie. Gerade als Bewunderer von so vielen schwedischen Traditionen war ich umso enttäuschter von der Bilanz ihrer Tätigkeit. Es war leider keine Folksheim Präsidentschaft, sondern eine Ratsfürsten Präsidentschaft und auch eine Großinvestoren Präsidentschaft la Wallström, es war nicht Malmström. Ich kenne Sie, Frau Europaabgeordnete noch genau aus dieser Zeit, als Sie das noch waren. Jetzt waren Sie etwas anderes. Und ich hoffe sehr, wenn Sie wieder zurückkommen, dass Sie dort anknüpfen, wo Sie schon einmal waren, nämlich inspiriert vom Parlamentarismus. Warum haben Sie SWIFT so spät verabschiedet?

Bitte nützen Sie Ihre Zukunft, wieder dorthin zurückzukehren, wo Sie schon einmal waren.